Ich kann mich kurz fassen, da wir uns ja im Vierwochenrhythmus mit Russland beschäftigen, und was ich vor vier Wochen gesagt habe, ist auch heute noch meine Meinung. Ja, wir bedauern, dass in Russland immer wieder Parteien, zuletzt die liberale Partei, nicht zugelassen werden und sich damit nicht den Bürgerinnen und Bürgern zur Wahl stellen können. Ich bin davon überzeugt, dass kein Volk der Welt sich das auf Dauer gefallen lassen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft für Modernisierung viel konkreter und auch besser umgesetzt werden könnte, wenn die russische Regierung die Bedenken bezüglich Demokratiedefiziten und Rechtsstaatlichkeit durch mutige Entscheidungen zerstreuen könnte. Solange dies nicht geschieht, werden wir zu diesem Thema nicht schweigen, auch weil wir glauben, dass es im Interesse unseres Partners Russland selbst ist. An unsere eigene Adresse möchte ich aber hinzufügen Ich bin ebenso davon überzeugt, dass wir sehr viel mehr durch die Intensivierung unserer Gespräche und unserer Zusammenarbeit erreichen können, als durch Entschließungen im Monatstakt, seien deren Inhalte auch noch so zutreffend.

Unser öffentlicher Beitrag dazu ist wichtig, unsere Kritik an Russland ist berechtigt, aber wir wären noch glaubwürdiger, wenn wir mit der gleichen Ehrlichkeit und Schärfe einmütiger vielleicht auch als bisher die Defizite innerhalb der EU benennen würden. Solange in diesem Haus wie gestern geschehen behauptet wird, das heutige Ungarn sei eine Musterdemokratie, solange gilt der Satz meines EVP Kollegen Die Selbstgerechtigkeit in diesem Parlament bei einigen Abgeordneten ist haarsträubend.

Ich sage das nicht, um irgendjemandem in Moskau zu gefallen, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir sehr viel wirkungsvollere Beiträge leisten können, als wir es